Zejména v souvislosti se zavazadly totiž dochází k excesům, které mohou cestujícím pořádně znepříjemnit život. Když opomineme možné zpoždění či ztrátu zavazadel, mohou za to i složitá pravidla upravující rozměry a obsah palubních zavazadel. Častým problémem také je, že aerolinky povolují bezplatnou přepravu palubního zavazadla určitých rozměrů, ale na letišti platí pravidla jiná a cestující jsou tak nuceni zavazadla odbavovat, což bývá spojeno s příplatky. Je to ale důvod k tomu, aby Evropská unie začala tuto oblast regulovat a donutila dopravce sladit pravidla? Musíme si uvědomit, že i v letecké dopravě platí, že nic není zadarmo. Klient má možnost svobodné volby mezi různými dopravci. U některých zaplatí za letenku méně, ale musí věnovat větší pozornost obchodním podmínkám, protože nízkonákladová společnost mu výměnou za slevu poskytne i menší rozsah služeb. Principiálně se tedy jedná o obchodní vztah mezi dopravcem a cestujícím, do kterého by měla Evropská unie zasahovat co možná nejméně. Jak je známo, každá nová regulace přináší podnikům náklady a navíc se promítá do ceny pro zákazníka, což bychom měli jednoznačně odmítnout.